Zu der Verteidigung der parlamentarischen Immunität von Herrn Uspaskich Ich muss sagen, darum geht es eigentlich nicht.

2004 bis 2006 war er nicht Mitglied dieses Hauses.

Das will ich dazusagen, weil immer gesagt wird, er hätte keine Gelegenheit gehabt, seinen Fall darzustellen.

Er sagt immer, er sei unschuldig. Das weiß ich nicht. Aber es ist nicht meine Aufgabe und auch nicht Ihre Aufgabe, darüber zu entscheiden. Es ist die Aufgabe der Justizbehörden in dem Mitgliedsland Litauen, darüber zu entscheiden. Wir haben nur darüber zu befinden, ob es zwei Aspekte gibt, die bedeuten, dass seine Immunität, die er natürlich als europäischer Abgeordneter hat, aufrechterhalten bleibt und er eine andere Verfahrensweise bekommt als jeder normale Bürger seines Landes.

Aber nach reiflicher Überlegung nach zwei Anhörungen, nachdem wir bei den litauischen Behörden nochmals nachgefragt haben sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass auch dieser Fall nicht vorliegt. Also können wir überhaupt nichts anderes machen, als die Immunität aufheben. Der Kollege Uspaskich und das ist sein gutes Recht ist daraufhin zum Europäischen Gerichtshof gegangen, zum Gericht erster Instanz,

Es geht nur über diesen Weg, bei Gericht sein Recht zu bekommen.

der eine Punkt, politische freie Meinungsäußerung, noch der andere Punkt, nämlich politische Verfolgung, hier zum Tragen

worden. Wir bleiben also mit meinem Bericht dabei, dass die Immunität entzogen bleibt.